Monsieur le Président, chers collègues, en juin dernier, les Européens ont confirmé leurs appuis au parti du PPE, en faisant de notre groupe la première force de ce Parlement, pour la troisième fois consécutive. Par leur vote, nos concitoyens ont exprimé des choix clairs le choix d'une Europe stable et forte, dans une période de crise et de doute celui d'une économie sociale de marché dotée de règles éthiques et celui d'une politique climatique et énergétique responsable. Puisque le PPE a été le seul parti à proposer un candidat à la présidence de la Commission, plusieurs mois avant les élections, les Européens eux mêmes ont donc implicitement approuvé le choix de José Manuel Barroso, en nous plaçant en tête des suffrages.

L'essentiel de ces orientations, le président actuel de la Commission européenne, José Manuel Barroso, les partage et les défend. Chers collègues, le PPE soutient José Manuel Barroso parce qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves sur le paquet énergie climat et il a permis à l'Europe de devenir la pionnière mondiale dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Il a fait ses preuves sur la moralisation des systèmes financiers, permettant à l'Europe de tirer, la première, les leçons d'une crise financière que personne, et je dis bien personne, n'avait anticipée.

Comment ne pas se réjouir que sur les deux sujets de préoccupation majeure des Européens crise et climat l'Europe soit enfin en première ligne? J'ajouterai que José Manuel Barroso est le premier candidat à la présidence de la Commission à avoir autant associé notre Parlement à ses travaux et à la définition des orientations. Il est le premier à proposer un véritable partenariat entre ces deux institutions par le biais de toute une série de mesures concrètes. C'est là, je crois, une évolution importante en direction d'un parlementarisme européen, une chance que nous, parlementaires, nous devons saisir. Voilà pourquoi mon groupe souhaite que le président Barroso forme, le plus tôt possible, une nouvelle Commission et se mette au travail. Bien sûr, le président de la Commission ne saurait être l'homme d'un parti. Bien sûr, il doit composer avec un collège de commissaires issus de plusieurs familles politiques. Nous nous en félicitons car on ne peut construire l'Europe que dans un esprit d'ouverture et de recherche de consensus. Cela dit, Monsieur le Président, Madame la Présidente du Conseil, je vous lance un appel. Une fois le président de la Commission élu, vous deviez, sans retard, vous atteler à la composition du reste du collège, quel que soit le traité en vigueur. Quant à vous, Monsieur Barroso, si, comme je l'espère, une majorité de députés vous apporte son soutien demain, ce ne sera pas un chèque en blanc. Vous le savez, c'est mon devoir de vous le redire ici. Parce que le PPE partage l'essentiel de vos convictions, il y a aussi une responsabilité s'assurer que dans les cinq ans à venir, l'action de votre Commission soit conforme à nos attentes et à celle des Européens. Nous vous faisons confiance, mais ne doutez pas que nous exercerons aussi notre devoir de législateur dans le cadre d'un partenariat que vous proposerez. Mesdames et Messieurs, chers collègues, merci de votre attention.